Les conditions de délivrance des titres d'identité ont été simplifiées, ce qui a permis aux préfectures de dégager des moyens supplémentaires pour lutter contre cette fraude. Ainsi, dans chaque préfecture est désigné un référent fraude. Par ailleurs, les dispositions de sécurisation de délivrance des titres d'identité ont été renforcées. Par exemple, les données d'état civil fournies pourront être vérifiées entre services administratifs autant que possible par voie dématérialisée, afin de limiter les risques de falsification. Certains actes de naissance sont également délivrés sur papier sécurisé. La même rigueur s'applique aux pièces justificatives de domicile. Le ministère de l'intérieur s'est engagé dans la voie d'une sécurisation accrue des justificatifs de domicile avec l'insertion d'un code barre. Le traitement classique d'une demande de titre inclut la consultation autorisée des fichiers utiles, la comparaison de toutes les pièces produites lors des demandes de titre antérieures et l'éventuelle authentification des pièces justificatives. La sécurisation de la délivrance des titres est en outre garantie par la double comparution du demandeur, en premier lieu au moment du dépôt de la demande, puis au moment du retrait du titre ainsi que du prélèvement de deux empreintes digitales. Sans compter les vérifications renforcées pour le renouvellement des titres perdus et volés à des fins comparatives avec les données conservées par les préfectures.